í þessari atkvæðagreiðslu ég leyfi mér að mótmæla því harðlega sem fram kom hjá háttvirtum þingmanni sigmundi erni rúnarssyni að óskir okkar þingmanna um að fá upplýsingar um það hvernig þingfundum verður háttað á næstu dögum að í því felist einhverjar kvartanir og einhver eins um að við þurfum að vinna vinnuna okkar það er auðvitað ekki þannig við mætum hér og vinnum þá vinnu sem okkur er ætlað að sinna og höfum gert það við í stjórnarandstöðunni höfum einmitt mætt á þessum kvöldfundi og nefndarfundi en stjórnarliðar eins og háttvirtur þingmaður sem ber okkur þessu á brýn eru eins og sjaldséðir hvítir hrafnar og nenna ekki að mæta eða sjá sér ekki fært að mæta og taka þátt i umræðum um umdeild mál á kvöldfundum það hefur einhver kastað steinum úr glerhúsi í þessu máli þá er það háttvirtur þingmaður sigmundur ernir rúnarsson og ég geri ráð fyrir því að hann muni þá sitja hér alla kvöldfundi það sem eftir lifir þessa þings